Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, tout d'abord je voudrais féliciter Roberta Angelilli et remercier tous les collègues qui ont soutenu cette question orale, parce qu'en effet, il était grand temps de la poser.

D'abord, la ratification nous met face à nous mêmes, parce que la question que nous posons ici, c'est la question de l'engagement de l'Union européenne et des États membres pour la défense des droits de la femme, pour la protection des femmes victimes de violence. La ratification de la convention d'Istanbul ne devrait être qu'une formalité pour les États membres de l'Union européenne, qui, eux, adhèrent pleinement au principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Or, la violence basée sur le genre est un obstacle à cette réalisation de l'égalité hommes femmes. Les États membres doivent montrer qu'ils sont prêts à briser le tabou de la question de la violence faite aux femmes.

Ensuite, la ratification permet de s'attaquer à des formes de violence, par exemple la violence domestique.

Troisièmement, je voudrais insister sur le principe de cohérence entre les affaires intérieures de l'Union et notre action extérieure. En effet, dans l'action extérieure, l'Union européenne met en avant un certain nombre de priorités, de valeurs, dont les droits de la femme, la lutte contre les violences. Dans un souci de cohérence et de crédibilité, l'Union européenne et les États membres ne peuvent laisser en suspens plus longtemps la ratification de la convention d'Istanbul. Ce serait laisser la porte ouverte à la critique du donneur de leçons à laquelle les pays européens sont souvent confrontés. Je crois qu'en soutenant cette question orale, le Parlement européen envoie un message fort à la Commission et au Conseil sur la priorité de la ratification, parce qu'après tout, c'est à la fois un pas concret et une réponse au niveau interne de l'Union européenne, mais aussi au niveau externe dans le monde, que les femmes attendent de nous.